Tout à l'heure, Mme Lichtenberger évoquait la Cour de justice, en indiquant qu'elle serait exclue du jeu. Non, franchement, ce ne sera pas le cas. La Cour de justice interprétera en dernière instance le règlement sur le brevet unitaire, du premier article au dernier article. Cela vaut aussi bien pour le règlement sur la traduction

C'est un progrès nécessaire mais pas suffisant. Je suis d'accord avec ces deux réflexions.

2014. J'espère que nous pourrons donner, au cours du premier semestre 2014, à une toute première petite ou moyenne entreprise européenne ce premier brevet unitaire. Je remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont salué le travail que nous avons réalisé, Mme Wikström,

l'heure, j'ai entendu

En tout cas, la porte reste

C'est un vrai progrès pour la compétitivité, pour la croissance européenne et, en particulier, pour les petites et moyennes entreprises.

faibles. Ce n'est pas vrai. Le brevet européen, quels que soient ses imperfections et le compromis dynamique que nous avons trouvé j'aurais préféré d'autres méthodes, je vous l'ai dit est un progrès, en particulier, pour les petites et moyennes entreprises qui ne se protègent

euros. On va baisser ce coût et simplifier les démarches. C'est un vrai progrès, en particulier, pour les petites et moyennes entreprises.